Katainen, qui ont longuement participé à nos nuits blanches, et saluer la position très pugnace de notre rapporteur du budget, mon ami José Manuel Fernandes, qui a permis d'améliorer les propositions, face à un Conseil intransigeant et décidé à sacrifier les programmes consacrés à la croissance et à l'emploi, plutôt que d'utiliser ces marges dont les États membres espèrent sans doute faire un meilleur usage. Je me félicite de l'adoption de ce mécanisme de soutien à l'investissement dont l'Europe a grand besoin. Les projets soutenus, et c'est sur quoi je voudrais insister, doivent présenter une vraie additionnalité, c'est à dire avoir un profil de risque élevé et soutenir là où le marché ne soutient pas.